frú forseti það kann vel að vera og það er rétt hjá ráðherranum að það má auðvitað ekki gengisfella hugtakið staðfestu þó að það hafi verið notað í misvitrum tilgangi einu sinni

ég tek undir það með ráðherranum að þar hefur verið hún orðaði það þannig gróðrarstía hryðjuverkastarfsemi þar er auðvitað líka eiturlyfjaframleiðsla og fleira slíkt sem er auðvitað mjög mikilvægt að uppræta en það á auðvitað við reyndar um fleiri ríki sérstaklega hvað þetta með eiturlyfjaframleiðsluna snertir það breytir auðvitað ekki því að ástandið í afganistan er held ég það er öllum ljóst að það er skelfilegt og við hljótum að velta því fyrir okkur hvort þátttaka okkar þar hefur einhvern sérstakan tilgang og hvort hún er í samræmi við íslensk lög og þann tilgang og markmið sem sett voru með lögunum um friðargæsluna síðastliðið vor varðandi flóttamannamálið vil ég bara segja það að ég

að eiga þá stuðning vísan ef málið ber að hér á háttvirtu alþingi á nýjan leik